frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um stofnun vestnorræns sögu og samfélagsseturs þar sem alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að leita leiða í fjárlögum til að styðja viðstofnun vestnorræns sögu og samfélagsseturs þessi tillaga er lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins frá því í ágúst síðastliðinn sem haldin var í tasiilaq á grænlandi hópur sagnfræðinga frá íslandi færeyjum og grænlandi hefur um nokkurt skeið unnið að því að rannsaka og skrifa sögu vestur norðurlanda að tillögu og frumkvæði vestnorræna ráðsins nú styttist í að verkefninu ljúki en sagnfræðingarnir hafa lagt til að vinnunni verði fram haldið og henni verði fylgt eftir með stofnun vestnorræns sögu og samfélagsseturs svo sem lýst er á eftir lögþing færeyja hefur á nýliðnu ári veitt tvö hundruð þúsund danskar krónur til háskóla færeyja til að hrinda hugmyndinni í framkvæmd og styðji grænland og ísland verkefnið með álíka upphæð gæti setrið hafið starfsemi sína innan skamms markmiðið með vestnorrænu sögu og samfélagssetri er að stunda rannsóknir kennslu á háskólastigi og miðlun á rannsóknarniðurstöðum og sviðum sem tengjast svæðinu rannsóknir fara fram í háskólum þjóðfélagssöfnum söfnum og öðrum viðeigandi stofnunum setrinu er ætlað að stýra samvinnunni og kennaraskiptum á milli landanna og bjóða háskólum og stofnunum upp á fyrirlestra og námskeið í vestnorrænum fræðum rannsóknarniðurstöðunum yrði miðlað í formi útgáfu fréttabréfa og annarrar útgáfustarfsemi kennslubókum sem og með sýningum í söfnum vestnorrænu ríkjanna þriggja tilgangurinn með þessu er að styrkja menningartengsl milli vestur norðurlanda að stuðla að framgangi rannsókna á vestnorrænni sögu samfélagi og menningu að miðla upplýsingum til barna ungmenna og almennings um vestur norðurlönd í nútíð og þátíð að safna og geyma þekkingu um vestur norðurlönd og nærsvæði þeirra og að stuðla að viðgangi þekkingarstarfsemi á svæðinu helstu þátttakendur eru háskólar og aðrar menntastofnanir söfn þjóðskjalasöfn og aðrar rannsóknastofnanir og áætlað er að meginstarfsemi setursins verði rannsóknir kennsla og miðlun upplýsinga að setrið hafi frumkvæði að og umsjón með rannsóknaverkefnum kennslu og annarri miðlun að það skipuleggi ráðstefnur námskeið og fyrirlestra og haldi úti heimasíðu sem innihaldi meðal annars fréttabréf og almennar upplýsingar um sögu menningu og samfélag vestur norðurlanda svo fátt sé talið gert er ráð fyrir að fjármögnun setursins verði með fjárframlögum frá vestnorrænu ríkjunum þremur og grunnfjármögnun verði laun til forstöðumanns skrifstofu heimasíðu þar með taldar þýðingar ferðakostnaður fyrir forstöðumann og stjórnarmeðlimi kostnaður í tengslum við kennsludvalir og verkefni setursins fjármagnist af norrænum og öðrum sjóðum það er gert ráð fyrir að samvirknisáhrif stofnunarsetursins verði meðal annars sterkt vestnorrænt svæði með aukinni samvinnu aukinn skilningur á lífsskilyrðum á vestur norðurlöndum samfelldara samstarf og aukin áhrif í norrænu samstarfi og betri þekking og skilningur hjá utanaðkomandi á sögu menningu og samfélagi vestur norðurlanda